Combien de temps allons nous attendre pour adopter une véritable directive cadre sur un revenu minimum, qui permettrait à chacun de vivre dans la dignité, mais surtout de manger à sa faim et d'avoir accès à l'ensemble des droits fondamentaux?

Je le dis très fort, c'est scandaleux!